Hvala za besedo, predsednica. Pozdravljena ministrica. Politične, ekonomske in socialne spremembe v Sloveniji narekujejo spremembe tudi pri obravnavi starostnih pokojnin. Čeprav institut starostne pokojnine mnogi še vedno vidijo kot nekaj, kar je namenjeno omogočanju preživetja starejših, ki ne morejo več opravljati svojega dela. To ne drži, namreč s spremembo ustave leta dva tisoč štiri je pravica do pokojnine postala posebno posebna ustavno varovana pravica. Namen dopolnitve je predvsem ta, da se pri pokojninah poudari njena ekonomska vsebina. Gre za vzajemnost in manj za solidarnost. Temu je postopoma sledila zakonodaja in sodna praksa in pravica do pokojnine je postala vedno bolj ekonomska kategorija. Ustavno sodišče Republike Slovenije se je v v svojih sodbah povsem jasno izreklo, da je pokojnina odraz prispevkov, ki ga državljani vložijo iz svojih dohodkov. Skratka, gre za pravico, ki je posamezniku priznana na temelju minulega dela, če uporabimo ta izraz, ki ga je uporabilo tudi ustavno sodišče. Starejši so dejansko tisti, ki so ustvarili materialno bazo razvoja sodobne slovenske države, zato so vsekakor upravičeni do spodobnega ekonomskega in socialnega položaja v družbi. V zadnjih letih pa se soočamo z drugačno sliko. Mnogi med upokojenci kljub temu, da so oddelali polno pokojninsko dobo, zaradi nižanja odmernega odstotka si ne morejo več privoščiti niti osnovnih potrebščin. Med njimi je tudi veliko vitalnih in sposobnih ljudi, ki bi želeli in so pripravljeni še delati in prispevati k družbenemu produktu, pa tudi k lastnemu standardu, pa jim preprečujemo. Zakaj? To je nesprejemljivo do ljudi, ki so ustvarili sedanje materialne temelje Slovenije. Gre za ekonomsko in socialno krivico. Glavna problema sta torej, prenizke pokojnine in omejevanje dela upokojencev. Prisoten ugovor, da si zaradi demografskim demografske izvija staranja prebivalstva ne moremo privoščiti normalnih pokojnin, ker je že danes skoraj tretjino prebivalstva predstavljajo ljudi predstavljajo upokojenci, pa ne drži. Res je, da smo z rebalansom proračuna popravili pokojnine, vendar to ni tisto ta pravo. Zato sprašujem, kdaj bo ministrstvo pripravilo obljubljen celovit predlog potrebnih sprememb za nadgradnjo pokojninskega sistema. Hvala.